Myślę, że ta inicjatywa, którą zaczynamy, ofensywa od marca tego roku, jest trochę wzorowana na modelu amerykańskim, i popierając ją, chciałbym tylko prosić, żebyśmy zaczęli wszyscy patrzeć, gdzie może być pewne niebezpieczeństwo, gdzie możemy sobie zafundować ewentualnie wbrew naszej woli taką czy inna bańkę spekulacyjną, czy wpaść w kryzys. Sytuacja na początku entuzjazmu może temu sprzyjać.

Uważano, że gospodarka ma się dostosować do polityki monetarnej.

Jest ich ponad 20 milionów, tyle samo ile bezrobotnych każde przedsiębiorstwo zwiększy zatrudnienie o 1 osobę.

Więcej bułek? Częściej obcinać włosy ludziom? Czyli jest pytanie o kształt, model naszej gospodarki. Innowacyjność, o której mówiliśmy, eksport, konkurencyjność, to jest ważne.

I właśnie ta industrializacja jest istotą sprawy, o którą powinniśmy się troszczyć.